Dieses Konzept bezieht sich darauf, dass es insbesondere zwischen dem Fonds für die Regionalentwicklung und dem Sozialfonds eine Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung innerhalb eines operativen Programms gibt.